virðulegi forseti fyrir hönd meiri hluta viðskiptanefndar mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða um að greiðsla gjalds til sjóðsins sem inna á af hendi eigi síðar en fyrsta mars ár hvert skuli á árinu tvö þúsund og ellefu greiða eigi síðar en fyrsta júní tvö þúsund og ellefu með frumvarpi þessu er lagt til að greiðslu gjaldsins verði frestað um þrjá mánuði á árinu tvö þúsund og ellefu eða til fyrsta júní tvö þúsund og ellefu verði frumvarpið að lögum munu fyrirtæki því ekki þurfa að greiða gjaldið fyrir þann tíma sem gildandi lög kveða á um ástæða þessarar frestunar er sú að viðskiptanefnd hefur til meðferðar frumvarp efnahags og viðskiptaráðherra til nýrra heildarlaga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta en það hefur ekki verið afgreitt frá nefndinni